to rodzaj wrzutki na zasadzie a nuż się uda.

Harmonogram aukcji emisji gazów cieplarnianych to jednak nie tylko sprawa dotycząca wyłącznie środowiska, ale także dywersyfikacji struktury energetycznej państw członkowskich. W takim przypadku obowiązuje zapis art.

Tak więc należy postawić zasadnicze pytanie Jaką podstawą prawną kierowała się Komisja przyjmując zwykłą procedurę omijającą rolę konsultacyjną państw członkowskich? Przyjęcie backloadingu według projektu Komisji będzie pogłębiać kryzys gospodarczy i spowoduje wzrost cen energii, a więc spadek konkurencyjności i wzrost bezrobocia oraz poszerzenie się sfery ubóstwa energetycznego.